Nie można przecenić znaczenia wolontariatu, zarówno dla funkcjonowania współczesnych państw, jak i dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

fragmenty przede wszystkim grożące zwiększeniem kosztów obsługi tych programów i tej idei, o której tutaj mówimy.